Az Európai Unió a legfrissebb Európai Bizottsági előrejelzések szerint a szén dioxid kibocsátás csökkentése terén a vártnál jobban teljesít.

Ugyanakkor, ahogyan ez a javaslat is, ez az állásfoglalás tervezet is nagyon helyesen állapítja meg, fontos a nem szén dioxid alapú üvegházhatású gázokra is koncentrálni. Van azonban egy kritikai megjegyzésem, nevezetesen, hogy az emberi tevékenységet a jelentéstevők leszűkítve értelmezik. Hiszen a növénytermesztés és az állattenyésztés is az emberi tevékenység eredménye. Márpedig a metán által kiváltott üvegházhatás a szén dioxidnak huszonötszöröse, a nitrogén oxid hatása csaknem háromszázszorosa. Márpedig a növénytermesztés is az emberi tevékenységnek az eredménye. A növénytermesztésben a műtrágyahasználat mérséklése, időben és térben való célzottabb használata jelentős mértékben elősegítheti a nitrogén oxid kibocsátás csökkentését.